Ich bin sehr froh darüber, dass wir die nächsten zwei Jahre die Bürgerinnen und Bürger Europas vor den Vorhang holen werden, um sie zu fragen, was ihre Erwartungen an ein gemeinsames, starkes Europa der Zukunft sein könnten.

Und auch an die Bürgerinnen und Bürger Was ist eure Vision, wie die Zukunft Europas ausschauen kann? Wichtige Reformen scheitern ja oft an Angst Angst davor, dass die Bürgerinnen und Bürger etwas vermeintlich nicht haben wollen. Aber meine Erfahrung aus vielen Gesprächen ist, dass die Bürgerinnen und Bürger der Union viel weiterdenken, viel mutiger denken, als es ihnen ihre Regierungschefs vielleicht jetzt schon zutrauen würden. Und deshalb Nehmen wir diesen Mut mit und treffen wir auch Entscheidungen, die wesentlich und entscheidend sein werden dafür, dass Europa besser funktioniert! Wir haben so viele Herausforderungen, denen wir uns hier jeden Tag stellen, wie die Klimakatastrophe. Wie sollen wir denen entgegentreten, wenn nicht in einem verbesserten, gemeinsamen und stärkeren Europa? Ich hoffe doch, dass wir diese Konferenz auch als Anlass nehmen, um diesen Spirit des Gemeinsamen auch weiter zu tragen in die nächsten Jahre, und für mich bedeutet das Auf in die Vereinigten Staaten von Europa!